virðulegi forseti fyrir hönd atvinnuveganefndar mæli ég hér fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum númer fjörutíu tvö þúsund og þrettán um endurnýjanlegt eldsneyti í samgöngum á landi fyrsta grein við lögin bætist ákvæði til bráðabirgða sem orðast svo ákvæði sjöttu greinar koma til framkvæmda fyrsta október tvö þúsund og fjórtán önnur grein lög þessi öðlast þegar gildi í greinargerðinni segir virðulegi forseti lög númer fjörutíu tvö þúsund og þrettán um endurnýjanlegt eldsneyti í samgöngum á landi tóku gildi tíunda apríl tvö þúsund og þrettán í níundu grein laganna er kveðið á um að þriðja og fjórða grein þar sem mælt er fyrir um skilyrði um lágmarksorkuhlutdeild endurnýjanlegra orkugjafa komi til framkvæmda fyrsta janúar tvö þúsund og fjórtán markmið laganna er að auka hlut endurnýjanlegra orkugjafa í samgöngum á landi og draga úr losun gróðurhúsalofttegunda með hagkvæmum og skilvirkum hætti með frumvarpi þessu er lagt til að gildistöku sektarákvæða

verði frumvarpið að lögum hefur orkustofnun því ekki heimild til að beita sektum fram að þeim tíma nefndin telur eðlilegt að beita ekki sektum fyrst um sinn þó svo að þriðja og fjórða grein verði komnar til framkvæmda enda geti komið upp ófyrirséð tæknileg vandamál eða tafir við að koma upp nýjum búnaði til íblöndunar eða dreifingar endurnýjanlegs eldsneytis einnig má benda á að fresturinn verði reynslutímabil fyrir orkustofnun sem hefur eftirlit með framkvæmd laganna þar sem gildistöku laganna var flýtt við meðferð frumvarps til þeirra á hundrað fertugasta og fyrsta löggjafarþingi má segja að það sé sanngirnismál að beita ekki sektum í þennan tíma nefndin hefur fjallað um málið ásamt fulltrúum frá atlantsolíu carbon recycling international lífdísil e h f mannvirkjastofnun n einum skeljungi og slökkviliðinu á höfuðborgarsvæðinu fram komu sjónarmið um að fresta bæri gildistöku laganna þar sem tími til undirbúnings væri ekki nægur bent var á að upp hefðu

nefndin fékk upplýsingar frá atvinnuvegaráðuneyti um að ráðuneytið hefði haft samband við seljendur eldsneytis ásamt samtökum iðnaðarins sem hefði aflað upplýsinga frá innlendum framleiðendum eldsneytissalar töldu sumir ekki ástæðu til að fresta gildistöku en aðrir tóku undir ósk um frestun innlendir framleiðendur hefðu hins vegar haft áhyggjur af frestun gildistöku þar sem aukinn kraftur og fjármagn hefði verið sett í undirbúning og kæmi því frestur þeim ekki vel í kostnaðarumsögn fjárlagaskrifstofu fjármála og efnahagsráðuneytis um það frumvarp sem varð að lögunum kemur fram að áætlað heildartekjutap fyrir ríkissjóð þegar lögin verða komin að fullu til framkvæmda sé samtals um ellefu hundruð og fimmtíu milljónir króna á ári í nefndaráliti atvinnuveganefndar frá fjórtánda mars tvö þúsund og þrettán kemur fram að þetta tekjutap sé að öllum líkindum ofmetið og það nánar útskýrt þar í þessu sambandi er rétt að benda á að með lögum númer hundrað tuttugu og níu tvö þúsund og níu um umhverfis og auðlindaskatta var tekið upp svokallað kolefnisgjald á kolefni af jarðefnauppruna í greinargerð með frumvarpi til þeirra segir að kolefnisgjaldið sé fyrsti liður í áætlun stjórnvalda um samræmingu á á sekúndu í skattlagningu ökutækja og eldsneytis með það markmið að leiðarljósi að hvetja til notkunar vistvænna ökutækja orkusparnaðar minni losunar gróðurhúsalofttegunda og aukinnar notkunar á innlendum orkugjöfum tekjur af kolefnisgjaldi árið tvö þúsund og þrettán eru áætlaðar um þrjú þúsund og tvö hundruð milljóna króna og í frumvarpi til fjárlaga fyrir árið tvö þúsund og fjórtán samtals þrjú þúsund þrjú hundruð og fimmtíu milljónir króna þeim tekjum er því ætlað að styðja við orkuskipti í samgöngum

með hliðsjón af framangreindu og því að ljóst er að tvenns konar hagsmunir togast á í málinu leggur nefndin til að sektarákvæðum verði frestað eins og að framan er lýst það ætti ekki að draga úr þeim þunga sem er í orkuskiptum í samgöngum nú um stundir

þetta mál eins og fram kemur í þessu nefndaráliti sem var afgreitt á síðasta löggjafarþingi það er hundrað fertugasta og fyrsta löggjafarþingi í apríl á þessu ári um það myndaðist mikil samstaða í háttvirtri atvinnuveganefnd þegar það var þar til umfjöllunar og má segja að þau tækifæri sem nefndarmenn sjá í þessu liggja auðvitað kannski fyrst og fremst í því að við erum að horfa til þess að hér innan lands eru á ferðinni fyrirtæki sprotafyrirtæki sem eru að hefja framleiðslu á eldsneyti annars vegar er þar um að ræða carbon recycling international sem er með verksmiðju við svartsengi og tilraunaverksmiðja þeirra hefur núna um nokkurt skeið framleitt um eina og hálfa milljón lítra af metanóli á ári þegar þessi lög voru innleidd á síðasta þingi var tekin ákvörðun um að stækka þá verksmiðju upp í full afköst sem eru um fimm milljónir lítra á ári og síðan eru fyrirhugaðar framkvæmdir við enn stærri framleiðslu næstu verksmiðju sem vonandi getur farið af stað á næsta ári ef upplýsingar mínar frá fyrirtækinu reynast réttar þar er um að ræða fimmtíu milljón lítra verksmiðju sem er fyrsta alvöru verksmiðju sem mun þá rísa og sú fyrsta af fleirum sem fyrirhugaðar eru þetta er auðvitað mjög áhugavert mál og getur orðið mjög til eflingar á verðmætasköpun hér innan lands

innan lands það er ljóst að framleiðsluvörur þessa fyrirtækis munu ekki einar og sér ná að uppfylla

annað fyrirtæki svokallað lífdísil hefur einnig hafið framleiðslu á tilraunastigi sem hefur gengið vel og er með áform um að stækka og auka þá framleiðslu til muna í samvinnu við fyrirtæki sem meðal annars urðar sorp þar er um að ræða hugmyndir sem geta orðið til á næstu missirum og næstu árum kannski tvö þúsund og sextán mætti áætla þar sem væri kominn grunnur eða sem sagt hafin framleiðsla á jafnvel nokkrum milljónum lítra af lífdísil á hverju ári á fundi sem var haldinn hér í hörpu í ágúst síðastliðnum kom fram hjá forstjóra sænsks skipafélags sem þar var staddur þessi fundur var af því tilefni að erlendir aðilar eða erlendur aðili sá stærsti á þessum markaði með metanól í heiminum var að koma inn sem hluthafi í þetta fyrirtæki carbon recycling international það var mikil viðurkenning fyrir fyrirtækið að fá þann hluthafa inn í sína starfsemi þar kom fram hjá fulltrúa þessa sænska skipafélags að hann reiknaði með því að innan nokkurra ára mundi um helmingur af skipaflota þess félags nýta metanól til brennslu í sínum skipum stórir vélaframleiðendur sem framleiða meðal annars skipavélar og vélar í stærri bíla hafa þegar hafið framleiðslu á vélum sem ganga eingöngu fyrir metanóli það þarf ekki að velta því lengi fyrir sér virðulegi forseti hvaða áhrif það getur haft á eldsneytisnotkun okkar ef við getum orðið nýtt á þessar eyðslufreku stóru vélar eldsneyti sem er framleitt hér innan lands og kannski í framhaldi af því mögulega sem er alveg raunhæft og mjög líklegt hafið útflutning á eldsneyti þetta er auðvitað mjög spennandi og það var mikil samstaða um það innan nefndarinnar að það væri full ástæða til þess að hvetja innlend olíufélög til þess að horfa mjög til þessa þáttar og reyna eftir megni að nýta innlenda framleiðslu til íblöndunar í eldsneyti fyrir bifreiðar hér innan lands það verður að segja að almennt var tekið mjög jákvætt í þá skoðun þó að það kæmi greinilega fram hjá fulltrúum olíufélaganna að í heiminum í dag er ekki verið að blanda metanóli eingöngu í bensín heldur er það blandað einnig með etanóli og etanól verður að flytja inn það hefur eitthvað verið gagnrýnt við meðferð þessa máls

við þessa breytingu það er alveg rétt eins og kemur hér fram í greinargerð með þessu frumvarpi og með frumvarpinu að lögum sem var afgreitt hér í apríl að þá er reiknað með þar af hálfu fjárlagaskrifstofu fjármálaráðuneytisins að

það byggir á því að íblöndunarefnin sem mögulega verða flutt inn og verða flutt inn til þess að olíufélögin geti uppfyllt þessi skilyrði þau eru ekki tolluð eða ekki skattlögð með sama hætti og eldsneyti þegar það er flutt til landsins þetta er undanþegið sem sagt bensíngjaldi og þeim gjöldum sem leggjast á bensín á móti kemur eins og ég fór hér yfir í greinargerðinni áðan að það var lagður hér á sérstakur kolefnisskattur og hann

í skattlagningu ökutækja og eldsneytis með það að markmiði að leiðarljósi að hvetja til notkunar vistvænna ökutækja og orkusparnaðar og minni losunar gróðurhúsalofttegunda og aukinnar notkunar á innlendum orkugjöfum tekjurnar af þessu eru áætlaðar í fjárlagafrumvarpinu tvö þúsund og fjórtán um þrjú þúsund þrjú hundruð og fimmtíu milljónir ef við viljum horfa á þessa gagnrýni sérstaklega um að það verði þarna ákveðið tekjutap hjá ríkissjóði þá getum við með sama hætti sagt að við séum að verða af miklu tekjutapi við innflutning á rafmagnsbílum á bílum sem ganga fyrir metangasi og svo framvegis þar sem nákvæmlega sömu aðferðum er beitt það er við tollum þessar bifreiðar ekki með sama hætti og þær bifreiðar sem eru fluttar inn og ganga fyrir hefðbundnum eldsneytisgjöfum þetta verður auðvitað alltaf ákveðin togstreita en ég held nú að það sé sameiginlegt markmið okkar allra að auka frekar veg þeirra farartækja sem bíla það er auðvitað mjög jákvætt að það skuli vera orðið á annað þúsund bílar sem keyra hér á metangasi sem er framleitt innan lands það er auðvitað mjög jákvæð þróun að við skulum sjá svo mikla aukningu í sölu rafmagnsbíla og raun ber vitni en þá verðum við auðvitað að mæta því með einhverri annarri skattlagningu vegna þess að þessi farartæki borga til dæmis ekki þetta hefðbundna eldsneytisgjald og þannig er ríkissjóður að verða af tekjum sem hann áður hafði en við höfum lagt þarna á farið í aðra skattlagningu til að mæta þessu tekjutapi ríkissjóðs og í raun að greiða fyrir þessari leið og þetta er stór þáttur í því og um þetta mál er mikil samstaða innan atvinnuveganefndar ég legg svo til virðulegi forseti að þetta mál gangi til annarrar umræðu að lokinni